Herr Kommissar De Gucht, das Europäische Parlament gibt Ihnen mit seiner Entschließung in dieser kritischen Phase der Doha Verhandlungen einen klaren Auftrag mit auf den Weg Kämpfen Sie in Genf für ein positives Zwischenergebnis auf multilateraler Ebene, welches zur Reduzierung der Armut in der Welt beiträgt! Wir konstatieren hier heute gemeinsam den Status quo und deshalb mit Blick auf die Zukunft auch wie Herr Taylor gerade gesagt hat Erinnern Sie sich noch an den Beginn dieser Verhandlungen? Unter dem Eindruck der Attentate von New York wurde vor zehn Jahren die Doha Runde ins Leben gerufen Eine Weiterentwicklung der WTO sollte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Entwicklungsländern beitragen und so auch Hasspropaganda die Grundlage nehmen. Doch gerade Ihre Unterhändler und die Ihrer Wettbewerber konzentrieren sich vor allem auf die Öffnung der globalen Märkte für Dienstleistungen und das Eindringen in bislang geschützte Sektoren der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Entwicklungsländer konnten sich in der WTO gemeinsam gegen das Erzwingen dieser Öffnung wehren. Ihre Reaktion bestand wiederum in der Verlagerung der Schwerpunkte auf den Abschluss bilateraler Abkommen, in denen Sie Ihre Hauptinteressen besser durchsetzen können. Dieser Weg hat nachweislich nicht zur Verringerung der Armut beigetragen. Er gefährdet sogar die Errichtung eines Systems von fairen und weltweit gültigen Handelsregeln unter dem Dach der WTO. Meine Fraktion fordert Sie daher nachdrücklich auf, zum Primat der multilateralen Einigung zurückzukehren. Erwirken Sie in Genf wenigstens den Abschluss des so genannten LDC Pakets mit Verbesserungen für die Ärmsten der Welt! Wir fordern Sie zudem auf, die aus der Kommission verlautete Drohung, sich im Fall eines Scheiterns der Doha Runde auch nicht mehr an die zugesagte Abschaffung der EU Exportsubventionen für Agrargüter zu halten, hier und heute zurückzunehmen! Angesichts der aktuellen Hungerkatastrophe in Ostafrika und der immer schwieriger werdenden Lage der Bauern nicht nur in den Entwicklungsländern, aber gerade dort muss die Abschaffung der Exportsubventionen sogar beschleunigt erfolgen.